et sont caduques, c'est à dire que nous sommes dans la situation d'avant les accords avec la Suisse. C'est à la Suisse de trouver des solutions, ce n'est pas à l'Union européenne c'est à la société suisse de trouver les solutions. C'est quand même fantastique, une semaine après le vote, tous les sondages en Suisse indiquent que plus de 60 des Suisses auraient refusé l'initiative s'ils avaient compris les conséquences. Nous ne pouvons pas déresponsabiliser la Suisse. Nous devons reconnaître le vote des Suisses nous devons leur dire Vous êtes grands, vous êtes forts, vous êtes autonomes, débrouillez vous! C'est à vous de vous débrouiller et, si vous trouvez les solutions, vous revenez nous voir.

On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Même le Front national ne serait pas capable de trouver cette solution. Vous êtes des crétins, vous êtes des crétins finis parce que vous n'avez pas compris les valeurs de l'Europe.

Nous avons le temps c'est la Suisse qui devra remettre ses montres à l'heure, voilà la situation.